Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, chers collègues, tout au long de cette mandature, nous n'avons cessé de réviser le cadre réglementaire européen en matière de contrôle et de réduction des émissions des véhicules. Après la révision des émissions de polluants des véhicules légers, après la mise en place d'une commission d'enquête, après le durcissement des règles d'homologation et des tests, et après l'adoption de nouveaux objectifs de réduction des émissions de CO2 pour les véhicules légers, nous allons enfin réglementer, pour la première fois, les émissions de CO2 de tous les véhicules lourds.

J'appelle aussi à voter massivement pour les objectifs contraignants destinés à développer le marché des camions et des bus électriques. Nous devons aussi aller vers des tests en conditions réelles pour éviter de futurs scandales de fraude sur les émissions de CO2, comme cela a été le cas pour les émissions de polluants. Enfin, je veux ici m'adresser directement aux citoyens européens pour leur dire que l'Union européenne agit et vous protège pour limiter l'impact des émissions sur votre vie quotidienne. Je veux leur dire que nous, au Parlement européen, nous faisons notre travail pour répondre à l'urgence climatique et pour lutter contre le fléau de la pollution de l'air.